I Panie komisarzu, nie może pan ulegać woli tych państw członkowskich, które postulują o łagodniejsze kryteria. Toczy się o to w tej chwili walka i bardzo nalegamy, żeby zarówno w przypadku kryzysu, jak i w przypadku zwykłych błędów ludzkich nie pójść na rozwiązania połowiczne, na złagodzenie kryteriów. Tym bardziej, że wyniki testów powinny być podstawą wytycznych dla tych krajów członkowskich, które dopiero rozwijają swój program nuklearny. Rozmawialiśmy o krajach sąsiadujących z Europą, które posiadają energię atomową. Ja myślę, że te kwestie powinny zostać włączone do komunikatu Komisji dotyczącego zewnętrznego wymiaru energii. Jest to bowiem też energia, która wpływa do nas do Europy i tak samo jak gaz, czy inne źródła energii, i powinna zostać objęta polityką unijną. Musimy też równolegle pracować nad europeizacją polityki energetycznej.